Voorzitter, minimaal 60 regeringsleiders zullen naar Kopenhagen komen.

Laten zij een grote stap zetten naar de economie van morgen, een economie met minimaal gebruik van grondstoffen.

Breng ze in beweging en sleep ze mee naar dat internationaal bindende akkoord dat wij allemaal zo graag willen hebben.